Voorzitter, de basis voor veel huidige ontwikkelingen is al honderden jaren geleden gelegd. Ik denk aan de industriële revolutie, de komst van de representatieve democratie en aan de afschaffing van de slavernij. De huidige strijd tegen de mensenhandel is een voortzetting van de strijd die William Wilberforce ooit begon. Helaas is mensenhandel een van de grootste verborgen problemen in de Europese Unie. Het schaadt de grondrechten van mensen en de fundamenten van onze democratie.

Ik heb evenwel begrepen dat de voorgestelde strafnormen voor recidive helaas laag zullen blijven.